Señor presidente, creo que estamos desviando mucho el foco de atención con debates sobre si es mejor aplicar subvenciones o instrumentos financieros y en qué porcentajes unas u otros tienen su mayor efecto, o cuál es el nivel de asistencias técnicas que hacen falta

Seguimos teniendo una Europa duramente dividida entre regiones de primera y regiones de segunda unas están muy capacitadas para gestionar inversiones y pedir fondos y conocen a la perfección qué instrumentos son los más adecuados para sus intereses y otras, de segunda, no tienen ni el conocimiento ni la capacidad técnica financiera para siquiera solicitar fondos, no digamos ya para gestionarlos. Y, peor aún, son unas regiones de segunda que no pueden acceder a gran parte de dichos fondos, porque desde la propia Unión Europea les imponemos medidas de austeridad que cargan sobre los bolsillos de la gente corriente y que limitan terriblemente a la administración local, que es la más cercana a la ciudadanía. Por eso, creo que debemos